Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, 2009 et 2016, deux élections truquées, deux élections volées par Ali Bongo et toujours les morts, les centaines de victimes, l'opposition réprimée, persécutée, la société civile et les médias réprimés. Cette violence, cette démocratie bafouée est une corruption politique qui mine, qui gangrène le vivre ensemble et qui gangrène la cohésion de la société. Ce n'est pas un hasard évidemment si cette corruption politique s'adosse, se nourrit d'une corruption économique. Trop de dirigeants politiques et économiques gabonais, européens et français sont, tour à tour dans cette affaire, corrompus et corrupteurs. Si les mots ont un sens dans cette enceinte, dans les traités, dans l'accord de Cotonou, l'Union européenne doit tout faire pour que s'installe la démocratie et elle doit mettre en oeuvre des sanctions pour les auteurs des exactions et des crimes. Nous le devons pour la crédibilité de ce Parlement, nous le devons aux Gabonais et aux Gabonaises et, surtout, nous le devons à la jeunesse gabonaise qui a un tel appétit de vie, un tel appétit de liberté, et qui ne peut pas se construire dans le ressentiment vis à vis de nous et vis à vis d'elle même.